Madame la Présidente, le partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique est fondé sur une stratégie commune qui souligne la nouvelle coopération en matière de politique sur une base de valeurs négociée, partagée d'égal à égal, et qui détermine ces relations.

Ils ont identifié quatre priorités d'action commune, dont l'investissement dans le capital humain, la résilience, la paix, la bonne gouvernance ainsi que l'investissement dans des structures pour un développement durable et la migration. Ce choix en matière de coopération est aussi une façon de prendre ses distances par rapport aux relations paternalistes qui ont jusqu'ici prévalu. Aux négociations concernant les relations économiques et celles de développement vient s'ajouter, entre autres, le nouvel aspect de la stratégie.